Ojalá, efectivamente, llegue esa ayuda a los refugiados, pero acudo a la Organización Internacional de Migraciones, al ACNUR, a Amnistía Internacional y a los propios datos de la Comisión, que sabe que en muchos sitios de la Unión, incluido alguno de la República Checa, están sufriendo esa situación.

Otros países tienen más posibilidades que la República Checa y no están ejerciendo sus responsabilidades.